Tisztelt Buzek elnök úr, engedje meg, hogy bár képviselői helyén ül, közvetlenül Önhöz intézzem a szavaimat. Az Ön megválasztását úgy értékelték itt a Parlamentben, mint annak a jelét, hogy nincs többé keleti blokk, csak egységes Európa. Ön arról szólt beszédében, nincs régi és új Európa többé, csak a mi Európánk van.

Ma viszont ismeri a csalódottságot, ami ott tapasztalható.

Lindbad államtitkár úr a költségvetés alapelveként említette az egyenjogúságot.

Örülök, hogy ebben a Parlamentben magyarként egyenjogú vagyok, de az anyanyelvemet használva Szlovákiában büntetnének. Elnök úr fölajánlotta közvetítését, ezt nagyon köszönjük, ennek azonban egy esetben lesz objektív eredménye, ha a magyar kisebbség szülőföldjén szabadon használhatja az anyanyelvét.